Mit diesen 146 Millionen gehen wir gemeinsam in ein Testlabor. Zunächst einmal besten Dank, denn Sie haben dafür gekämpft, dass es nicht 114, sondern 146 Millionen geworden sind und dass die Mitgliedstaaten bereit waren, etwas über ihre restriktive Linie hinauszugehen.

Erste Frage Wie werden wir im Bereich der Energieeffizienz erfolgreich sein?

Ich hoffe darauf, dass dann in zwei bis drei Jahren in der ersten Auswertung dieser Projekte für die nächste Haushaltsperiode in Sachen Energieeffizienz gute und schlechte Erfahrungen hilfreich sind.

Das Geld ist dafür trotzdem richtig angelegt. Zum Zweiten Die Europäische Union tritt mit diesem Programm in eine direkte Partnerschaft mit den Kommunen ein. Auch dies ist nicht alltäglich. Wir sehen, dass der Energiebedarf und verbrauch in öffentlichen Gebäuden, in privaten Gebäuden mit Sanierungsmöglichkeiten, das heißt mit smart city Gedanken, nur von der EU in Richtung Kommune umsetzbar ist, ein direkter Kontakt dort wo die Wirklichkeit lebt. Drittens Wir müssen ich hoffe es mit diesem Programm zeigen, dass es einen europäischen Mehrwert für alle gibt.

Wir müssen einen Mehrwert in Sachen Erfahrung, in Sachen Effektivität, in Sachen Kompetenz bewirken, dann würde dieses Programm uns in zwei Jahren gute Argumente liefern, damit wir in den Haushaltsberatungen einem Pokerspiel zwischen Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten

Dieser Streitpunkt wird in den nächsten zwei Jahren uns alle berühren. Viertens Ein Testlabor in der Partnerschaft mit Strukturbanken EIB und KfW und mit privaten Fremdanlegern, mit Fonds.

Insoweit viel an finanziellen Mitteln, aber in Wahrheit wenig. Es geht nicht um die 146 Millionen Euro, es geht um die vierfache Testung unserer Partnerschaft mit den Kommunen, mit EIB und KfW, mit dem Thema Energieeffizienz auf örtlicher Ebene und mit einem Nachweis, dass wir auf europäischer Ebene für mehr Haushaltsmittel die richtige

In diesem Sinne vielen Dank.